Poslušamo danes, da je, da so te težave z odpadno embalažo že leta in leta problem. Če se spomnite, minister je na seji odbora še kot kandidat, za ministra dejansko napovedal ukrepanje v zvezi s to težavo. In, način, kako se je tega lotil je, po mojem, edini pravi. Sprememba se v prvi vrsti mora nanašati na to, da se jasno določi, odgovornost vsakega deležnika posebej. Se pravi, tista oprostitev do petnajst ton skupne embalaže, kot je veljala doslej, se je očitno v preteklosti izkazala za napačno. In Pravilno je, seveda, da vsak odgovarja za natančno tisto količino embalaže, ki jo sam proizvede. Torej, tako kot je že minister rekel na zaslišanju, naj vsak odgovarja tudi za vsako kilo embalaže, ki jo proizvede. In, Če spremljamo delo ministra, kako je pragmatičen in kako je dejansko učinkovit, videli smo tudi, da si je zadeve ogledal na terenu. In jaz verjamem, da je to pravi pristop. Zdaj bo šla na teren inšpekcija, pogledala bo kakšne so te količine, kje se nahajajo, določila, koliko je tistega, kar je nujno in, nemudoma potrebno odpeljati. In to se bo tudi zgodilo. Jaz mislim, da je to edino pravi način , da če se na terenu neka težava pojavi ali pa pojavlja dlje časa, kot je to v tem primeru, in se, očitno ugotovi, da zadeve ne funkcionirajo tako, kot bi morale, da se v tem primeru zgodi ta enajsti člen ZVO-ja, ko država seveda prevzame subsidiarno odgovornost in nemudoma ukrepa sama. Pri okolju je to še toliko bolj pomembno, če se pogovarjamo o tem, kako se promoviramo kot zelena destinacija, če se pogovarjamo o varovanju zdravja, naših prebivalcev, da, se ukrepa hitro, da se ukrepa učinkovito. In to ne samo v primeru odlaganja embalaže, pač pa tudi v drugih primerih. V Celju, seveda, zelo podrobno poznamo te težave, ker se leta in leta ni reagiralo na, onesnaženost Celjske kotline in tudi v tem primeru gre vsa pohvala ministru, kako se je zadeve, lotil. Torej. Jaz mislim, pa ne glede na to, da se zdaj danes pogovarjamo o tem, koliko bo to zdaj stalo, da se pogovarjamo o teh dveh milijonih, da se tudi razmišlja in prav je, da se razmišlja, na kak način bo država potem ta založena sredstva, izterjala nazaj . Prav je, da se o tem pogovarjamo. Ampak ko se pogovarjamo in ko dajemo na tehtnico, ali bo država zdaj ta denar dala, v primerjavi s tem kakšna nevarnost se povzroča z dejanskim stanjem na terenu, ne samo za okolje, tudi za živali, tudi za ljudi , jaz mislim, da je to prava pot. In, v takih primerih moramo takšno ukrepanje absolutno, podpreti. seveda s tem zavedanjem, da je potrebno potem tudi, zadeve se sistemsko lotiti, spremeniti stvari, ki so se izkazale za napačne in, določiti neke druge, vrste ukrepov oziroma drugačno reagiranje. Se pa seveda sprašujem, tako kot mnogi danes od vas, kot ste že v vaših stališčih posameznih poslanskih skupin tudi, predstavljali. Problem ni nastal čez noč, problem se vleče že leta, ne samo ta, tudi marsikateri drugi, in sprašujem se, kaj je na tem ministrstvu se dogajalo v preteklosti, kaj so predhodniki na tem ministrstvu počeli in zakaj se ni reagiralo že prej. Dvomim sicer, da bomo to ugotovili, in prava pot je seveda, da poslanci podpremo tisto, kar vidimo v tem trenutku, da je nujno, ampak vprašanje seveda visi nekje v zraku in ostaja. Hvala .